Sinon, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Enfin, je voudrais vous dire que nous devons tous ensemble défendre la mobilité géographique et professionnelle pour la meilleure des raisons c'est notre meilleure garantie, notre première protection contre le chômage et tel est notre objectif. J'ai confiance dans votre travail, mais sachez que nous ne lâcherons rien sur ce point.